Noi, cei care am venit mai târziu, trăim altfel această despărțire care, sper eu, să fie de scurtă durată. Le mulțumesc tuturor politicienilor și diplomaților britanici care au făcut Uniunea puternică și care ne au ajutat pe noi să fim astăzi împreună în aceeași familie. Am votat pentru acest acord, nu am votat cu inima împăcată tocmai pentru că știu că sunt peste 3,5 milioane de europeni în Marea Britanie.